Myslím si, že je v diplomatických možnostech právě institucí Evropské unie, aby zásadně zatlačily nejen na egyptskou vládu, ale i otevřely toto téma nepřípustnosti trestu smrti na mezinárodním poli. My bohužel na mezinárodním poli v této otázce nemáme příliš partnerů a myslím, že by slušelo právě Evropské unii, aby tuto otázku zásadním způsobem posunovala dál. A potom bych rovněž zdůraznil určitou teorii podmíněnosti pokračování spolupráce a podpory. Myslím si, že je třeba i v tomto zásadním požadavku, který je zde zmíněn napříč všemi politickými frakcemi, podporovat ty státy, které v dané otázce nepřípustnosti trestu smrti jaksi ukážou jistou ochotu spolupracovat. A potom by se to mělo projevit i na naší podpoře, kterou jim adresujeme.